Das kann doch nicht Ihr Ernst gewesen sein!

Bleiben wir realistisch und bleiben wir zukunftsorientiert. Bekennen wir uns zu Europa!

Ich habe in einem deutschen Magazin folgende Sätze in einem Interview gelesen Wie wollt ihr euer System von Angebot und Nachfrage aufrechterhalten, wenn ihr euch nicht um die Leute kümmert, die am Ende die Produkte kaufen sollen? Wir brauchen ein System, das die niedrigen Einkommen an den Gewinnen der globalen Finanzspekulation beteiligt. Ein System ist immer so stark wie die Armen, die daran teilnehmen.

Das finde ich sehr traurig.

Was wir erreichen ist das Gegenteil dessen, was wir erreichen wollen. Wir erreichen weniger Wachstum und Beschäftigung statt mehr, weniger Steuern und öffentliche Einnahmen statt

Präsident Van Rompuy, Sie haben recht, der Rat hat reagiert. Aber seit 2008 ist die Jugendarbeitslosigkeit massiv gestiegen. Was sagen wir denn den Jungen, die keine Arbeit

Aufgabe. Auch die Budgets sind nationale Aufgaben, und dennoch kümmert sich

sterben. Wir Sozialdemokraten sind dafür, dass es

werden soll. Wir Sozialdemokraten stehen